Vážená paní předsedající, dámy a pánové, evropské státy přijímají miliardové záchranné balíčky pro své finanční instituce i průmyslová odvětví.

Diskutovaný návrh na podporu hospodářského oživení prostřednictvím finanční pomoci Společenství pro projekty v oblasti energetiky je součástí plánu evropské hospodářské obnovy, který předpokládá přidělení celkové částky 30 miliard EUR. Tento plán na veřejné investice ve výši 5 miliard EUR předpokládá směřování především do energetické infrastruktury, vysokorychlostního připojení k internetu, restrukturalizace zemědělství. Je potřeba si uvědomit, že evropští diplomaté se o konkrétní podobě balíčku přeli několik posledních týdnů. Předsednictví pod vedením České republiky i Komise se odpovědně snažily prostřednictvím tohoto balíčku mimo jiné reagovat na plynovou krizi a v tomto směru řešit některá bolavá místa především v oblasti střední a východní Evropy. Ano, je pravda, že některé věci stále nejsou vyřešeny. Některé státy, které jsou pomalejší při čerpání fondů Evropské unie, mohou doplatit na to, že nestačí do příštího roku všechny projekty připravit. Pochyby panují také ohledně financování tohoto balíčku. Tyto skutečnosti nás však podle mého názoru neopravňují k tomu, abychom odmítli těžce vyjednaný kompromis. Jeho odmítnutím totiž v konečném důsledku můžeme způsobit, že nejen že nebudou peníze na úsporné energetické projekty, ale nebudou ani peníze na zajištění bezpečných dodávek plynu do našich domovů.